Dziś otrzymujemy kolejny temat, niezwykle wrażliwy, na który wszyscy zwracamy uwagę już od kilku podkreślam od kilku lat praktycznie bez skutku.

To jest poważna gałąź, z której czerpią korzyści prawdopodobnie państwa, a także duże organizacje biznesowe.

Zwracam na to uwagę dlatego, że musimy wiedzieć, iż fake newsy, ingerencje zewnętrzne, fałszywe komunikaty, fałszywa komunikacja, fałszywe portale społecznościowe są wielkim, bardzo często poważnym elementem bezpieczeństwa i zagrożenia bezpieczeństwa. Chcę zwrócić także uwagę na fakt, iż ta kadencja Parlamentu Europejskiego rozpoczynała się właśnie od pierwszego sprawozdania dotyczącego fałszywych informacji, fałszywych przekazów, ingerencji w życie polityczne Europy, a także życie gospodarcze.